E vorba despre cele mai dure sancțiuni de până acum impuse regimului de la Teheran. După înghețarea activelor unei lungi liste de companii și persoane fizice din Iran, după restricționarea exporturilor de produse sensibile și a investițiilor în domeniul hidrocarburilor din Iran, următoarea etapă logică era sancționarea resurselor petroliere, ce au o importanță strategică pentru această țară. Adoptarea sancțiunilor nu e niciodată un lucru făcut cu superficialitate. În cazul Iranului, aceste măsuri sunt cu atât mai necesare cu cât riscul de proliferare nucleară legat de programul iranian e din ce în ce mai preocupant. Cred, de aceea, că e foarte important că Uniunea a dat dovadă de fermitate, în lipsa unui răspuns clar din partea Iranului la propunerea de reluare a negocierilor. Înăsprirea sancțiunilor și tonul nostru ferm semnalează clar iranienilor că nu vom accepta continuarea programului nuclear. În fine, pentru cei care susțin că sancțiunile sunt fără efect și chiar contraproductive, vreau să subliniez două aspecte care mi se par importante sancțiunile de până acum au îngreunat efectiv programul nuclear iranian, și au împiedicat Iranul să obțină bomba nucleară. Pe de altă parte, Iranul a început să dea semne că aceste măsuri au un efect asupra economiei sale. Sancțiunile sunt prin urmare cheia rezolvării crizei nucleare și pot aduce Iranul din nou la masa negocierilor.